Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, che la vicenda che investe l'Ucraina sia complicata è del tutto evidente, così come sono evidenti le responsabilità. Certo, non è consentito alla Russia invadere un paese, come ha fatto con la Crimea e nella regione Est dell'Ucraina, e perciò è giusto rispondere a questa violazione, così come è giusto che l'Europa faccia le proprie riflessioni e le proprie scelte per risolvere i problemi e non per approfondirli. Serve una soluzione politica, ma su quali basi? Io penso che la soluzione politica abbia bisogno di due importanti coordinate. La prima riguarda l'integrità territoriale dell'Ucraina, la seconda la consapevolezza che con l'approvazione di oggi dell'accordo di associazione noi non possiamo vedere questo accordo come una sorta di chiave per aprire la strada di un possibile allargamento dell'Unione europea all'Ucraina. Questo tema non è all'ordine del giorno e sarebbe un grave errore lasciarne traccia nel nostro dibattito. Penso che sia entro queste due coordinate che va ricercata la soluzione politica e mi auguro che la Commissione sia in grado di lavorare in questa direzione al di là dei pruriti di alcuni paesi.